Herr Präsident, werte Kollegen! Wir reden heute über den Aktionsplan der EU Kommission gegen die Verbreitung von Desinformationen.

Ausgerechnet die EU Kommission hält sich also für geeignet, Fake News bekämpfen zu wollen ist sie doch das Hauptquartier aller Fake-News-Produktionsstätten!